Dok ova Europska unija ne bude imala jasnu obrambenu snagu, čvrstu sigurnosnu politiku i vojnu snagu, nećemo biti do kraja uvažavani partner praktički nigdje. Možemo imati dobrih političkih ideja, možemo imati mirovne inicijative, ali bez ozbiljne vojne snage Europska unija neće biti do kraja kredibilan svjetski igrač.

Dakle, moramo biti kredibilni do kraja kako bismo zaista iskoristili ono što nam predstoji, a to je da obranimo interese naših građana i da stvorimo pravu sigurnosnu i obrambenu uniju.